Ich begrüße dieses Abkommen, durch das palästinensische Agrarerzeugnisse nun faktisch den Erzeugnissen aus anderen, anerkannten Staaten im Mittelmeerraum gleichgestellt werden. Ich stimme ausdrücklich der Berichterstatterin zu und danke ihr auch für die Arbeit wenn sie feststellt, dass dieses Abkommen zu einem gewissen Grad die palästinensische Wirtschaft, die sich in diesen Tagen in einer kritischen Situation befindet, unterstützen und stärken kann, ungeachtet der auch noch offenen Aspekte dieses Abkommens, auf die Kollegen hingewiesen haben. Wie soll denn eine dauerhafte belastbare Friedenslösung mit Israel möglich werden, wenn es keine sich selbst tragende Wirtschaftsentwicklung im künftigen Staat Palästina gibt, die auch Grundlage für eine weitere Demokratisierung und eine gesellschaftliche Einbettung Palästinas in der Gesamtregion ist und sein muss das möchte ich unterstreichen zur konstruktiven, positiven Bewältigung solch komplexer Probleme wie demografische Aspekte, Schaffung von Arbeitsplätzen, Aspekte von Wasserversorgung, des Wohnungsbaus usw.?

Handelspolitik und das ausdrücklich auch an Ihre Adresse kann hier konkrete Fakten schaffen, die für die Bevölkerung vor Ort eine spürbare Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse bedeuten werden. Das heißt auch, unsererseits konkrete Verantwortung für den arabischen Frühling im Herbst zu übernehmen. Sicherlich kann dieses Abkommen nur ein erster Schritt in Richtung umfangreicher, partnerschaftlicher Handelskooperation sein. Gerade vor dem Hintergrund der wichtigen weltpolitischen Entscheidung jedoch möchte ich zugleich ausdrücklich auch hier im Plenum meiner Verwunderung über die EVP Fraktion Ausdruck verleihen.

Als Preis für ihre Zustimmung im Handelsausschuss erzwang sie, aus der Begründung der Stellungnahme des Parlaments den Verweis auf die Mitschuld von Siedlungsbau und Blockade durch Israel an Armut und Arbeitslosigkeit in Palästina zu streichen.